Door kerken en moskeeën aan te vallen hebben ze maar één doel de gemeenschap vernietigen. Ze richten zich op die plekken waar mensen samenkomen, bidden, lachen, zingen en elkaar liefhebben.

De geopolitieke implicaties kunnen enorm zijn, zeker voor Europa, in de eerste plaats op het gebied van migratie. Maar laten we ook de aanslagen in het hart van onze Unie niet vergeten. Mede daarom moet de EU de landen van de Sahel blijven ondersteunen om de veiligheid in de regio te garanderen. Maar ook duurzame ontwikkeling en een sterk handelsbeleid in het kader van de EU Afrika strategie zijn essentieel.